Non credo che in quest'Aula ci siano nostalgici o eredi del nazismo o della dittatura comunista sovietica, due orribili e devastanti sistemi politici che hanno

Lei evidentemente è un nostalgico di qualche dittatura se non rispetta le opinioni degli altri. Noi abbiamo sempre rispettato le Sue e Lei non ha alcuna autorizzazione a non rispettare quella degli altri.